virðulegi forseti ég vil hér gera grein fyrir

meiri hluta fjárlaganefndar um frumvarp til handa ríkissjóði íslands til sérstakrar lántöku á árinu tvö þúsund og átta sem gert var grein fyrir hér þann tuttugasta og sjöunda maí síðastliðinn nefndin í samræmi við tuttugustu og fimmtu greinar þingskapa vísaði þessu máli

háttvirtur þingmaður pétur blöndal kynnti umsögn nefndarinnar sem þá fylgir með nefndaráliti meiri hlutans og meiri hluti fjárlaganefndar leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt undir álitið skrifa auk mín háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson steinunn valdís óskarsdóttir guðbjartur hannesson ármann krónu ólafsson illugi gunnarsson björk guðjónsdóttir bjarni harðarson með fyrirvara og guðjón arnar kristjánsson með fyrirvara en ásta möller háttvirtur þingmaður var fjarverandi við afgreiðslu málsins ég geri ráð fyrir því að háttvirtur þingmaður jón bjarnason muni síðan gera grein hér fyrir áliti minni hluta fjárlaganefndar hér í kjölfar ræðu minnar virðulegi forseti en í umræddri umsögn um

kemur fram að efnahags og skattanefndin hafi fengið á fund sinn þá baldur guðlaugsson þórhall arason og bergþóru bergsdóttur frá fjármálaráðuneyti og ingimund friðriksson frá seðlabanka íslands

aukinnar útgáfu ríkisskuldabréfa á innlendum markaði í þeim tilgangi að styrkja innlendan peninga og gjaldeyrismarkað umræddir gestir sem komu fyrir efnahags og skattanefndina sögðu að upphæð lánsheimildarinnar skýrðist einkum af áformum ríkisstjórnarinnar um að styrkja gjaldeyrisforða seðlabanka íslands umfram það sem gert var árið tvö þúsund og sex þegar ríkissjóður tók erlent lán að fjárhæð einn milljarður evra sem endurlánað var seðlabankanum en við það tvöfaldaðist gjaldeyrisforði bankans einnig töldu umræddir gestir æskilegt að hafa svigrúm til frekari útgáfu innlendra ríkisskuldabréfa sterk staða ríkissjóðs og gjaldeyrisskiptasamningar sem seðlabanki íslands hefur nýlega gert við seðlabankana í danmörku noregi og svíþjóð greiða fyrir erlendri lántöku gangi hún eftir mun lánsfjárhæðin verða endurlánuð seðlabanka íslands sem ávaxta mun féð erlendis á tryggan hátt þannig að féð sé ætíð laust til ráðstöfunar áhrifin ættu að koma fram í auknu trausti á íslenskt efnahagskerfi auk þess að styrkja lánshæfismat ríkissjóðs og innlendra fjármálastofnana upplýst var í nefndinni að ef lántökuheimildin yrði alfarið nýtt til að styrkja gjaldeyrisforða seðlabankans mundi hann ráða yfir nærri níu hundruð milljarða króna forða að meðtöldum framangreindum gjaldeyrisskiptasamningum við umfjöllun nefndarinnar kom einnig fram að unnið er að undirbúningi lántöku ríkissjóðs í formi skuldabréfaútgáfu á erlendum mörkuðum

erfitt er því að geta sér til um hvaða lánakjör ríkissjóði munu bjóðast enda háð aðstæðum á mörkuðum á hverjum tíma efnahags og skattanefndin lagði til við fjárlaganefnd að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt og undir það álit efnahags og skattanefndar skrifa háttvirtir þingmenn pétur h blöndal sem er formaður nefndarinnar ellert b schram bjarni benediktsson lúðvík bergvinsson paul nikolov jón bjarnason með fyrirvara guðbjartur hannesson höskuldur þórhallsson og ólöf nordal ég vil ítreka það virðulegi forseti að fjárlaganefndin leggur til líkt eins og kom hér fram í upphafi ræðu minnar að umrætt frumvarp þar sem um er að ræða heimild til handa ríkissjóði íslands til sérstakrar lántöku á árinu tvö þúsund og átta fyrir allt að fimm hundruð milljarða króna að það frumvarp verði samþykkt óbreytt